Gevoelig omdat de misstanden bij dat gebruik van diermeel in het verleden hebben geleid tot BSE met vele geruimde dieren en ook menselijke sterfgevallen tot gevolg. Natuurlijk mag het weer toelaten van dergelijk diermeel nooit meer leiden tot dat soort misstanden.

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het wenselijk, kippen en varkens zijn nu eenmaal alleseters en met alleen een plantaardig dieet krijgen ze eigenlijk suboptimale voeding binnen.

Een hergebruik van diermeel kan hopelijk die afhankelijkheid ook een beetje verlagen. Kortom, steun voor de aanpak van de Europese Commissie, maar dan wel onder de juiste voorwaarden en onder strenge controle.